Voorzitter, ik wil allereerst mijn oprechte felicitaties uitbrengen aan de drie commissarissen. Ik weet dat het met drie commissarissen en misschien wel 20 DG's heel moeilijk is om een dergelijk pakket samen te stellen. Dat is ook mijn enige kritiekpunt ik vind dat het pakket te laat is gekomen, zeker als je kijkt in deze legislatuur.

en we moeten kijken hoe ver we komen in deze periode. Afronden met mobiliteitspakket 1 en 2 zal moeilijk zijn, maar ik beloof de Europese Commissie wij doen ons best.